Vor noch nicht einmal einem Monat hat die Internationale Atomenergie Organisation jetzt zum neunten Mal die vollständige Einhaltung des sogenannten Atomdeals durch den Iran bestätigt. Die Frist für den US Kongress, darüber zu entscheiden, was nach der Dezertifizierung durch Präsident Trump folgen soll, ist vergangene Woche ohne Ergebnis abgelaufen.

Wir appellieren an unsere amerikanischen Freunde, den Vertrag aufrechtzuerhalten und mit uns gemeinsam Lösungen für die anderen aktuellen Herausforderungen mit dem Iran zu finden.

Es ist doch absurd zu sagen Weil wir in anderen Bereichen keinen Erfolg haben, zerstören wir das Einzige, was bisher wirklich positiv erreicht worden ist.

Nur durch Gespräche mit dem Iran können wir nachhaltige Lösungen finden, und dafür muss vor allem Europa ein ernst zu nehmender Partner bleiben.